Es ist eigentlich nicht Aufgabe der Politik, mit Steuerzahlergeld Banken zu retten oder Staaten künstliche Liquidität zu verschaffen. Es ist eigentlich Aufgabe der Politik, die rechtlichen Rahmenbedingungen so zu setzen, dass eine solche Situation nie eintritt. Jetzt müssen Sie das Falsche tun, weil Sie das Richtige über Jahrzehnte versäumt haben.

Aber nach allem, was sich absehen lässt, tun Sie es wieder nur auf der falschen Ebene mit den falschen Mitteln und im falschen Rahmen, denn Sie wollen es außerhalb der Verträge tun.

Dabei muss gerade auf diesem Feld jede Politik demokratisch diskutiert, legitimiert und kontrolliert werden. Sie machen es mit den falschen Instrumenten, denn Sie nehmen das Geld von den Steuerzahlern, um die Banken und diejenigen zu stützen, die an Banken und mit anderen Finanzprodukten spekulieren. Sie haben aber immer noch nicht ausreichend Wege beschritten, um diejenigen heranzuziehen, die aus dieser Situation über lange Zeit hinweg Gewinne erzielt haben. Damit schaffen Sie weiterhin eine Schieflage in den europäischen Gesellschaften, die die Zustimmung zu dieser Politik nicht stärkt, sondern schwächt. Sie belasten einseitig die öffentlichen Kassen und Haushalte und schonen die privaten Vermögen. Damit tragen Sie nicht zur wirklichen Lösung der Probleme bei, sondern zur Lösung von Symptomen.